Herr Präsident! Im Jahr der Fußball WM könnten die Damen und Herren im Rat eine Lehre aus dem Fußballsport ziehen, denn ein Schiedsrichter hinter jedem Fußballspieler macht noch lange kein gutes Spiel!

Und genau das ist die jetzige Situation! Es ist höchste Zeit, dass in der Strategie 2020 Hedgefonds Spekulanten ein Riegel vorgeschoben wird. Diejenigen, die jahrelang von Spekulationen, von exorbitanten Zinsen gut gelebt haben, sollen nun auch einen Beitrag leisten.

Abgesehen vom aktuellen Rettungspaket hat Griechenland in der Vergangenheit überproportional von landwirtschaftlichen und regionalen Förderungen profitiert.

Ich sehe daher nicht ein, warum in einer solchen Situation die Gelder weiter fließen sollen.

Selbstverantwortlichkeit in der Haushaltspolitik, und wenn die nicht funktioniert, mutige und effiziente Sanktionsmechanismen das sollte auch alles in die Strategie 2020 einfließen!